Parce qu'il y aurait un trop grand nombre d'hommes présents dans les institutions européennes ou élus au Parlement européen, vous prônez des listes paritaires strictes ainsi que des quotas obligatoires de femmes.

Êtes vous à ce point aveuglés par votre idéologie paritaire pour ne pas voir cette réalité? Il est pourtant évident que notre crédibilité à nous, femmes, est violemment remise en question avec de telles mesures.

Comment être une élue crédible face aux citoyens qui disent de vous elle a été élue parce que c'est une femme? Autre foutaise dans ce texte, l'importance, selon vous, de déconstruire les stéréotypes de genre dans notre communication, en employant non plus le masculin ou le féminin mais un langage dégenré et inclusif pour ne stigmatiser personne et surtout pas les LGBT. Cela pourrait prêter à rire si la situation sociale des pays européens n'était pas si catastrophique. Pensez vous réellement que nos concitoyens et je pense en particulier aux gilets jaunes, en France, qui manifestent depuis près de deux mois pour ne plus avoir à choisir entre payer son loyer et faire plaisir à ses enfants soient choqués que dans les commissions du Parlement européen la parité ne soit pas respectée À l'heure où l'Europe n'est plus en capacité de protéger ses citoyens à cause de frontières passoires que des millions de migrants franchissent aisément, à l'heure où M. Juncker, par ses traités de libre échange, met au chômage des millions d'Européens, à l'heure où le communautarisme et l'islamisme gangrènent nos pays et menacent la vie de nos citoyens, votre priorité pour les élections prochaines est la déconstruction des stéréotypes de genre au nom de l'inclusion.

Macron, par ce texte, vous démontrez s'il en était encore possible, votre déconnexion totale avec le monde réel. Les Européens, en mai prochain, vont vous démontrer quelles sont leurs véritables priorités et iront aux urnes vous expliquer ce qu'ils attendent des élus qui les représentent.